Je pense que vous avez tout à fait raison dans le constat que vous posez sur l'aspect qualitatif médical lié aux différents États membres.

C'est aussi dû au fait, il faut bien le constater, qu'en matière de santé, les prérogatives de l'Union sont encore assez minces par rapport aux prérogatives nationales. Vous faites bien, d'ailleurs, de citer le paquet transfrontalier, parce que c'est un élément qui peut tirer vers le haut un certain nombre d'aspects qualitatifs en matière de soins de santé. Dois je vous rappeler que, sous la Présidence belge, le Conseil poursuit, et poursuivra, jusqu'au bout ses négociations, avec l'objectif de rapprocher au maximum les points de vue en vue d'un accord en seconde lecture sur ce paquet lié aux soins transfrontaliers. L'exercice est difficile, le timing est serré mais nous avons l'ambition d'aboutir avant la fin du mois de décembre.